Unter sogenannten proeuropäischen Regierungen ist das Land systematisch von einem Skandal in den nächsten gerutscht, und die Menschen in Moldau wissen nicht wirklich, ob das nun der Weg der Europäischen Union ist.

Wir selbst haben uns ein bisschen mitschuldig gemacht, weil wir zu nett waren und ab und zu auch weggeguckt haben. Ich glaube, die Situation ist heute besser geworden. Die Wirtschaft fängt an, sich zu erholen, wenn Sie beim Internationalen Währungsfonds nachsehen, wenn Sie bei der Weltbank nachsehen, kann man das auch nachlesen.

Insbesondere die Reform der Justiz und auch der Kampf gegen organisierte Kriminalität, Korruption müssen deutliche Früchte zeigen. Dennoch Die Politik gegenüber NGOs und die Medienfreiheit diese Rechte wollen wir nicht vergessen. Die Wahlrechtsreform ist ein sensibles Thema in jedem Land. Niemand kann der Regierung in Chișinău vorschreiben, was für ein Wahlrechtssystem sie haben will.